Spoštovane kolegice in kolegi, se zahvaljujem, lahko rečem za nekako enotnost danes, vsaj pri tem zakonu, ko gre za gasilce za več kot osemsto gasilskih enot v Republiki Sloveniji. Torej bistvo, vsi, ki ste vabljeni kdajkoli ali pa ste tudi botri kakšnega gasilskega vozila, mogoče kaj donirate pri nakupu kakšnega gasilskega vozila, lahko rečemo, nas vsaj že pozna, torej vsaj dva ta dva tipa, o katerih teče tudi razprava. Torej GVVena in GVena, ne, da ne da bomo vsaj vedeli, o čem se pogovarjamo, da ne bomo tako, kot je kolega Han danes govoril, se pogovarjali o materiji, kjer so nekateri drugi pri tistem prejšnjem zakonu, ki si ga Matjaž prej omenil, ne. So nekateri ponavljali, da gre za mopede. V bistvu ni šlo za mopede, ampak za kolesa s pomožnim motorjem. Ker moped nastane moped, je je termin za kolo, ki dosega med petindvajset in petinštirideset kilometrov na uro. Ampak da se vrnem v k tej temi. Torej, glejte, ne bom ponavljal tega, kar so kolegi govorili, bom pa svoje prakse svojega videnja, kot nekdanji, uslužbenec Ministrstva za obrambo, kjer sem delal tudi na področju logistike - povedal čisto relativno praktično primer, ki ga lahko vkomponiramo v drugem branju. Poglejte, Slovenska vojska je imela velike probleme na začetku, ko smo kupili terenska vozila Puh, predvsem vozila Puh, z avtomatskim menjalnikom ... To so bili, predvsem tako bencinski motorji dvesto trideset. Kje, kot tudi nekateri dizelski, čeprav tisti dizelski z tristo dizel motorjem iz prve kvote, iz leta enaindevetdeset, so imele večinoma ročne menjalnike. Ampak kaj se je zgodilo? Ljudje si niso znali upravljati. predvsem so vklapljali recimo na terenu zaporo diferenciala, torej večinoma teh Puhov je imelo prednjo in zadnjo zaporo diferenciala, ki se, vklapljala mehansko in seveda to so pozabili izklopiti, in ko je zadeva prišla v, ko so prišli na asfaltno cesto, ne, je največkrat celo prišlo do tega, da so uničili cel cel kartan, in tako naprej. Problem je bil tudi glede takega vozila, ko vozilo vleče neki tovor, ko vozilo recimo prihaja do okvare vozila, ko je treba šlepati, gre pač za specifiko avtomatskega menjalnika in seveda tudi za opravljanje s tem vozilom na težko dostopnih terenih. Torej, kdaj se vklopi zapora diferenciala, in tako naprej in tudi kakšne te, strmine in vse ostalo, kako se vozijo v teh strminah in cela teorija. Torej želim povedati, da v Slovenski vojski smo pred leti uvedli torej dodatno usposabljanje - tu pa je zdaj ta tema, kjer so recimo vsi imetniki izpita B-kategorije, ne, dobili zraven eno malo knjižico, torej, da imajo tudi opravljeno usposabljanje za vozila Puh z avtomatskim menjalnikom in na podlagi tega usposabljanja lahko opravljajo s tem vozilom. Glejte, dajem samo idejo, morda kakšen popravek minimalni, ne, da tega ne kompliciram in tu se strinjam - mislim, da je kolega Jurša prej govoril, da se to upravi, seveda usposabljanje na upravi za zaščito in reševanje, ker oni tudi tam tudi gasilci opravljajo druge izpite, tudi, ki jih opravljajo - različne za različne stopnje, častnike in vse ostalo. Glejte, in kako izgleda ta izpit. Jaz mislim, da za vsaj za tisto prvo kategorijo vozil, ki smo jih omenjali, je to lahko izpit, ki se opravi v enem dnevu. Lahko se neka predpriprava naredi v lastni gasilski enoti na terenu, kjer se ljudje seznanijo z vozilom, njihovim tehničnimi karakteristikami, zmogljivostmi na terenu, kdaj se uporablja tudi vse ostalo, potem pa gre za neko specifiko v v mogoče v tistem vozilu, ki je težje, ki ima večjo maso ali pa tudi kakšen priklopnik, kjer se opravi mogoče en dan neka na nekem poligonu neka neka vožnja in se s tem zaključi. Glejte, in se na podlagi te prakse, lahko jo tudi potegnete iz Slovenske vojske, izda temu človeku, torej Uprava za zaščito in reševanje en - to je ena knjižica približno na izgleda kot izpit in in to je to. In to je po vsej verjetnosti, ko govorim o stroških, minimalni strošek, škoda da ni državne sekretarke tu, in zadeva zaključena. In s tem, glejte, je je zadeva, jaz mislim, da tudi z varnostnega vidika poglejte, jaz mislim, da tudi v sami enoti, gasilske enote so timi, vedo, kako je kdo sposoben, kako opravlja tudi z vozilom in v bistvu že to, neko predpripravo naredijo prej s tem kandidatom. In to se v enem dnevu opravi lahko. Tako, kot so opravljali tista vozila, ki sem vam prej govoril. In seveda, mislim, da zadostimo večini teh standardov in ta spregled tukaj resnično, vidim, da tudi kolegica Sluga, se zahvaljujem, prikimava, torej ta spregled naredimo in tudi ta bojazen nekih velikih nesreč in ne vem kaj vse mislim, da je odpravljena. Tako, da to je moj predlog, relativno bom v tej razpravi kratek. Torej imamo, glejte, lahko rečemo, torej neka dobra praksa Slovenske vojske in jaz mislim, da ravno na podlagi te prakse lahko sledimo tudi pri tem spregledu zakona o voznikih v spregledu torej za, kot je rekel kolega Doblekar, za gasilce, ne nazadnje tudi jamarske enote. potapljače in tudi vse ostale, reševalna vozila, in tako naprej. Torej tu bi lahko uvedli neko enotnost, pred vsem tem, torej osnovni izpit predložiš, ki ti je spregledan, zraven pa predložiš, potrdilo, da si pa opravo usposabljanje za ta tip vozila in zadeva je zaključena. Najlepša hvala.